Práve táto skutočnosť je zásadná, pretože rozpočet Únie je mimoriadne dôležitým nástrojom na jej prekonanie. Nedostatočné zdroje v rámci nášho rozpočtu ohrozia financovanie politík Únie vrátane investícií v členských krajinách najviac postihnutých krízou, ako aj kľúčových programov. Už teraz je v ohrození financovanie politík súdržnosti cez Kohézny fond, otáznik visí aj nad zdrojmi Európskeho sociálneho fondu či programu Erasmus. Bezpodmienečne musíme zabezpečiť dostatočné prostriedky, aby sme v týchto programoch, ktoré sa momentálne nachádzajú v ohrození, mohli pokračovať. Rozpočet musíme naplno využiť ako efektívny protikrízový balík. Ak budeme škrtať, škrtajme radšej tam, kde to nebude mať negatívne následky na najchudobnejších. Kolegyne a kolegovia, mám na mysli aj zmrazenie našich príspevkov, obmedzenie cestovných nákladov či reorganizáciu pracovných metód s cieľom nájdenia oblastí možných úspor. Takýto prejav by zo strany nás v Európskom parlamente bol prejavom solidarity nielen voči rozpočtu, ale aj voči občanom.